Trudno jednak oczekiwać, że każdy obywatel będzie biegły w przepisach prawa, w szczególności, gdy sprawa jest skomplikowana i dotyczyć będzie np.

Musimy szeroko docierać z jego treścią do obywateli, którzy często nie wiedzą, gdzie zasięgnąć porady, pierwszych informacji, pomocy w sprawach cywilnych, karnych czy handlowych. Musimy kłaść większy nacisk na promocję tego rodzaju platform internetowych wśród obywateli Unii Europejskiej, zwiększając tym samym świadomość prawną i możliwości, jakie daje nam prawo wspólnotowe. W swojej rezolucji Parlament Europejski podkreśla znaczenie tego portalu pod względem szerzenia wiedzy i szybkiego dostępu do standardowych formularzy czy promowania narzędzi internetowych pozwalających na sprawną komunikację pomiędzy różnymi systemami prawa.

Dlatego też jego promocja i dalszy dynamiczny rozwój są absolutnie niezbędne. W tym celu konieczne jest jasne określenie podstaw i szczegółowych form jego funkcjonowania na kolejne lata, w tym także finansowania tego projektu. Chciałbym podziękować panu ministrowi Leškevičiusowi za propozycje, które Rada już przedstawia, i zapewnić o gotowości Parlamentu do współpracy, tak by ten program mógł jak najlepiej funkcjonować.